Voorzitter, beste collega's, met InvestEU kan Europa investeren in duurzame en innovatieve projecten en ondernemingen.

Met dit vernieuwde programma worden alle bestaande financiële instrumenten efficiënt samengevoegd tot één gestroomlijnd programma.